Frau Präsidentin!

Aber der Gegenstand dieser Debatte ist nicht dieser Mord, über dessen Verurteilung wir uns ja alle einig sind, sondern der Gegenstand dieser Debatte ist die Frage, wie es mit der Rechtsstaatlichkeit in Malta bestellt ist.

In diesen beiden Redebeiträgen und ich hoffe in vielen, die jetzt noch folgend werden werden die entscheidenden Fragen gestellt Wie steht es mit der Rechtsstaatlichkeit in Malta? Wie steht es mit der Rechtsstaatlichkeit in einem Staat, der seine Staatsbürgerschaften einfach verkauft? So, wie die katholische Kirche früher ihre Ämter verkauft hat, so werden die Staatsbürgerschaften verkauft! Und dann hört man in der Debatte sogar noch, dass es in Spanien auch so geht, was ich bislang nicht wusste.

Wir müssen doch fragen Was macht diese Pilatus Bank in Malta, und setzt man ihr die angemessenen Grenzen? Das sind doch die Fragen, die hier gestellt werden müssen. Hat Malta noch die Kraft, seine Gesetze durchzusetzen, und sind die Gesetze so beschaffen, dass sie unseren Ansprüchen in der Europäischen Union genügen?